Herr Uspaskich hatte umfassend Gelegenheit, sich in seinem Fall zu Wort zu melden. Der Rechtsausschuss ist in dieser Angelegenheit sehr umsichtig, sehr sorgsam vorgegangen wie auch in anderen Immunitätsfällen. Wir haben uns eingehend damit beschäftigt schon in der letzten Legislaturperiode.

Daher ist die Entscheidung absolut reif und zwar jetzt.